Domnule președinte, domnule președinte Tusk, domnule comisar, dragi colegi, în primul rând, vreau să îi felicit pe cei noi aleși și da, e un bilanț, îl felicit și pe domnul Tusk, cel puțin din două puncte de vedere longevitatea mandatului și faptul că a avut o reprezentare estică. Dar, domnule președinte Tusk, ce lăsați ca moștenire din partea Consiliului? Lipsă de transparență, total dezechilibru în instituțiile europene, între est și vest, și nu mă refer numai la liderii celor trei instituții, mă refer și la funcționarii care lucrează în instituțiile europene. Vă rog să vedeți care este echilibrul între angajații în instituțiile europene, între statele din est și vest. Și ce mai lăsați, domnule președinte? O strategie incoerentă legată de lărgirea Uniunii Europene, o procedură nespecifică democrației, și anume, majoritatea în Consiliu, și lăsați două state pedepsite Bulgaria și România deși avem rezoluția Parlamentului, domnule președinte, și ați promis de nenumărate ori că vă încheiați mandatul cu România și Bulgaria în Schengen, pentru că întrunim toate condițiile tehnice din

Lăsați impresia că totul se aranjează în spatele unei cortine și asta nu încurajează cetățenii europeni pentru a crește încrederea în Uniunea Europeană. De aceea, dragi colegi noi, vă rog să înțelegeți că depinde de noi să creștem importanța și puterea Parlamentului European. Și domnule președinte Sassoli, vă felicit pentru alegere, dar nu uitați că avem niște sarcini extrem de grele în perioada următoare și vă rog să țineți cont de poziția Parlamentului în negocierea cu cele două instituții.